Ja, hvala, gospod Kovačič, za tole, zelo nekonsistentno razpravo, kjer ste skakali levo, desno pa trikrat sami sebe negirali. Da začnem malo bolj hudomušno, brez skrbi, šale o FDV-ju so jih so že pred petimi leti zamenjale šale o pravnikih, na žalost pa temeljijo na resničnih dejstvih in dogodkih. Vi ste rekli, zakon SDS-a ni reševal nič. Menimo, da predlog zakona odpravlja v odločbi ugotovljeno neskladje z drugim odstavkom sedeminpetdesetega člena. Skratka, želite povedati tisto, kar ste rekli, ne, če ne sprejmeš zakona SDS, kršiš ustavo, ne, spoštovani gospod Kovačič. Če ne sprejmeš zakona, ki uresničuje odločbo ustavnega sodišča, kršiš ustavo - to ste naredili poslanci na zahtevo vlade, ki ji poveljuje gospod Marjan Šarec. Hvala.